Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Ja, es ist eine Realität, dass die ungarische Regierung oder das ungarische Parlament das Gesetz geändert hat. Und das ist auch gut so, denn ich kann mich an die Debatte erinnern, als man hier gemeint hat auch Sie, Kollege Daul da sei gar nichts zu ändern, das sei alles okay. Und plötzlich musste es doch geändert werden.